Señora presidenta, primer ministro Plenković, efectivamente, es la primera vez que Croacia va a ejercer la Presidencia semestral de la Unión Europea, y le damos la bienvenida con los mejores deseos. Pero, al mismo tiempo, subrayamos que es una ocasión, que no puede desperdiciar, de marcar la diferencia con respecto de los malos pronósticos que el marco financiero plurianual anuncia respecto de la política regional y de cohesión, que no debe dejar de ser una prioridad absoluta, compatible con el Y le subrayo también la importancia que tiene en el marco del Brexit que va a consumarse bajo su Presidencia —la primera que coincide con una Comisión plenamente efectiva desde su investidura—, que asegure los derechos de ciudadanía, con reciprocidad, y recupere la importancia que merece el espacio de libertad, justicia y seguridad. Porque es cierto que el Reino Unido practicó el opt out con respecto de muchas políticas. Pero es imprescindible definir en el acuerdo futuro cuál va a ser el papel del Reino Unido en materia de cooperación, en materia de seguridad, de protección de datos —porque se han producido quiebras del principio de conservación de la protección de datos por parte del Reino Unido, transfiriéndolo a países terceros—, al mismo tiempo que en Schengen, restableciendo el principio de que, sin duda ninguna, los países de reciente adhesión, entre ellos el suyo, tienen pleno derecho a ser parte de la libre circulación de personas.